frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um afnám laga um orlof húsmæðra númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og tvö með síðari breytingum fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps er háttvirtur varaþingkona samfylkingarinnar guðrún erlingsdóttir sem lagði málið fram hér í þinginu á haustdögum meðflutningsmenn eru sú sem hér stendur auk háttvirtra þingmanna ólínu þorvarðardóttur magnúsar orra schram jónínu rósar guðmundsdóttur og sigmundar ernis rúnarssonar frumvarp þetta er mjög einfalt að sniðum það eru tvær greinar þar um að fella eða afnema lög um orlof húsmæðra og um það að lögin skuli þegar öðlast gildi verði þau afgreidd og samþykkt frá alþingi frumvarpið á sér nokkra forsögu og auðvitað á orlof húsmæðra sér nokkuð langa sögu að minnsta kosti hálfrar aldar sögu hér á íslandi en orlof húsmæðra var fyrst ríkisstyrkt árið nítján hundruð fimmtíu og átta þegar sérstök fjárveiting var samþykkt vegna orlofs og sumardvalar húsmæðra frá barnmörgum heimilum þá hafði verið talað þá lengi fyrir slíku orlofi í einhverja áratugi og það má segja að tilgangur laganna hafi verið að lögfesta viðurkenningu á þjóðfélagslegu mikilvægi ólaunaðra starfa og veita húsmæðrum orlofsréttindi líkt og launþegum það má með sanni segja að á þeim tíma þegar lögin voru sett hafi húsmæðraorlof verið mikið þjóðþrifamál og í raun mikið réttindamál fyrir konur á íslandi sem á þeim tíma fyrir fimmtíu árum voru velflestar heimavinnandi húsmæður og margar hverjar ráku stór heimili og unnu sér ekki inn nein lífeyrisréttindi vegna sinnar ólaunuðu vinnu eða vinnu sem aldrei var metin beinlínis til fjár af samfélaginu en þó var reynt að koma til móts við þessar konur með orlofi húsmæðra þannig að þær gætu tekið eitthvert frí og fengið orlofsgreiðslu til þess að hvíla sig og endurnæra hins vegar hafa orðið gríðarlegar breytingar á íslensku samfélagi frá því að lögin voru sett nítján hundruð fimmtíu og átta og þarf varla að fara sérstaklega yfir allar þær breytingar hér í þessum sal það þekkja allir háttvirtir þingmenn þorri íslenskra kvenna er á vinnumarkaði vinnur utan heimilis ásamt því og að vinna á heimili sínu eins og vonandi flestir íslenskir karlmenn sem eru líka að stærstum hluta þorri þeirra á vinnumarkaði og aðstæður eru allt aðrar en þær voru fyrir fimmtíu árum rúmum það er líka vert að hafa í huga að nú eins og framkvæmd þessara laga hefur verið að undanförnu hefur orlofið staðið jafnt þeim konum til boða sem starfa heima við eða eru á almennum vinnumarkaði og því hefur verið um að ræða niðurgreiðslur orlofs fyrir ákveðinn hóp samfélagsins það er konur sem veita eða veitt hafa heimili forstöðu en ekki körlum í sömu stöðu það hafa orðið miklar breytingar eins og hér hefur verið sagt og það má meðal annars benda á að jafnréttisstofa var spurð af vestmannabæ að frumkvæði guðrúnar erlingsdóttur fyrsta flutningsmanns þessa frumvarps að því árið tvö þúsund og sjö hvort ekki væri rétt að leggja húsmæðraorlofið niður og var svar jafnréttisstofu á þá leið að hún teldi líklegt að lög um orlof húsmæðra teldust til brota á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla þó áréttaði stofan að það væri að sjálfsögðu hlutverk löggjafans að ræða um og taka afstöðu til þess hvort afnema ætti umrædd lög flutningsmenn þessa frumvarps telja ljóst að lög um orlof húsmæðra fari í bága við lög um jafna stöðu karla og kvenna og í raun gegn grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar svo er einnig á það bent í greinargerð frumvarpsins að sú breyting hafi verið gerð árið nítján hundruð sjötíu og átta fyrir rúmum þrjátíu árum að sveitarfélög ein greiði til orlofs húsmæðra sem nemur hundrað krónur á hvern íbúa sveitarfélags þetta gerir umtalsverðar upphæðir fyrir mörg sveitarfélög þessi upphæð hefur reyndar tekið breytingum í vísitölu var árið tvö þúsund og níu áttatíu og tvö tuttugu og ein króna á íbúa þetta er drjúgur skildingur ekki síst fyrir sveitarfélög í því árferði sem nú er þó að það séu kannski ekki aðalrökin fyrir afnámi laganna er það þó svo að ég hef orðið þess vör við undirbúning flutnings þessa máls fyrir hönd guðrúnar erlingsdóttur að sveitarstjórnarmenn úr öllum flokkum og um allt land eru mjög áhugasamir um að þessi lög verði afnumin enda séu þau í raun tímaskekkja og hvað varðar aðstoð eða niðurgreiðslur eða félagslega aðstoð til íbúa í sveitarfélögunum telja sveitarstjórnarmenn að afnám þessara laga gefi sveitarstjórnum einfaldlega meira svigrúm til að veita fé í þau verkefni félagsleg eða önnur sem sveitarstjórnarmenn á hverjum stað

að lokum vildi ég segja að það er alls ekki ætlun flutningsmanna þessa frumvarps að gera lítið úr þeim góðu og miklu félagslegu áhrifum sem orlofsferðir húsmæðra hafa haft fyrir þær konur sem þær hafa farið verði lögin afnumin geta orlofsnefndirnar haldið áfram að skipuleggja ferðir kjósi þær svo hins vegar yrði þátttaka sveitarfélaganna í greiðslu eða niðurgreiðslu kostnaðar valkvæð og það sem mestu máli skiptir að íbúum yrði ekki mismunað á grundvelli kynferðis ég legg að lokum til frú forseti að þessu frumvarpi verði vísað væntanlega til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar alþingis